vegna þessarar umræðu sem farið hefur fram er rétt að geta þess að forseti alþingis sá sem hér stendur var erlendis síðari hluta síðustu skyldustörf

að hann hefur kynnt sér þær umræður sem fóru fram í síðustu viku um fundarstjórn forseta og lutu að þessu atriði frávikum frá ákvæðum fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um reglulega þingfundartíma sumt sem þar var sagt vakti undrun mína satt að segja en málið er einfalt í greininni segir að reglulegir þingfundir standa ekki lengur en til klukkan átta síðdegis en þó getur forseti ákveðið að þingfundir standi til klukkan tólf á miðnætti á þriðjudögum frá þessum tímamörkum má þó víkja annaðhvort ef samkomulag er um það milli þingflokka eða ef þingið samþykkir það framkvæmdin hefur verið sú athugasemdalaust þar til í síðustu viku að forseti hefur borið upp tillögu um að vikið sé frá þessum ákvæðum og spurt hvort óskað sé atkvæðagreiðslu um tillöguna ýmist hefur það verið gert og atkvæðagreiðslan þá farið fram ef engin ósk hefur borist um það og hefur forseti þá litið svo á að tillaga hans væri samþykkt án atkvæðagreiðslu eins og oft er samanber fyrstu málsgrein sextugustu og sjöttu greinar þingskapa forseti hefur jafnan orðað tillögu sína svo að þingfundir gætu staðið þangað til umræðu um dagskrármál væru lokið en lengur getur þingfundur ekki staðið

það þarf hins vegar ekki að þýða að öllum dagskrármálum ljúki aðeins að forseti er ekki bundinn

en vegna þeirra óska sem hér hafa komið fram er sjálfsagt að verða við því að greiða atkvæði síðar í dag um þetta en það má ekki líða langur tími að það liggi fyrir vegna þess að háttvirtir þingmenn verða að vita nokkuð um það hvernig störfum þingfundarins verður háttað í dag